Spoštovani, hvala za besedo. Ker je tudi, mislim da, bistvo tega državnega zbora mora biti tudi to, da smo pomoč, se pravi, ministru in ministrstvom, v tem primeru predlagam, da pač opravimo širšo razpravo na to temo, kar tudi omogoča Poslovnik Državnega zbora. Bi pa tudi opozoril na dejstvo, kar me pa tudi razveselilo, da gospod minister Zajc na te, v Madridu, na temle, podnebni konferenci, pokazal zelo pokončno držo glede, tega Pariškega sporazuma, do katerega žal, implementacije še ne bo prišlo, in tudi, sem spremljal vaše objave na Facebooku in je bilo zelo fajn videti, da pač, to, kar jaz tudi vidim potencial v Sloveniji, kot same, ker mi, vem, da imamo, veliko strokovnjakov iz tega področja, pa tudi možnosti, ki bi jih lahko implementirali v na na tem področju, da bi lahko bili mi mi tisti vodilni oziroma pač neki vzorčni primer za celotno Evropo, pa tudi za svet, v smislu tega green deala, o katerem se zadnje čase toliko govori, sploh od zadnje srede naprej, ko smo pač, tudi dobili na mizo, bom rekel, ogrodje tega green deala, evropskega dogovora, evropskega zelenega dogovora, in, si želim, da bi tudi Slovenija bolj konkretno posegla v smislu tega in se tudi sama, ne bom rekel, sama ponudila, ampak tudi kar si vzela, bom rekel, pravico in dolžnost, da smo prvi in da smo tisti, ki smo lahko tudi vodilni na tem področju, sploh ko se gre za zeleni, za evropski zeleni dogovor. ker se bojim, pač, ko sem tudi ta green deal prebiral, imaš dostikrat občutek, da saj je v pravi smeri zastavljeno, ampak še bo treba ogromno, stvari, narediti in tudi pač izpisati pa tudi pripraviti. In ker se pač bojim, da naj bi prišlo do tega, da naj bi postal green deal samo eden navaden deal, tako kot je bilo dosti dealov že v Evropi, pa tudi bi rad opozoril, ker saj tudi mladi nas zelo dobro, opozarjajo in so v bistvu res naša prava vest, tudi dostikrat prej parlamentom in lep pozdrav vsem zunaj, pač ko bojo ob petkih oziroma pač ostale dni tudi tam, da dejansko res Zemljina ura bistvo ne kaže pet do dvanajstih, ampak že kaže kar direktno dvanajst nič nič. Tako da dejansko me zelo veseli, da ste pokazali pokončno držo, v Madridu in upam, da bo v tej smeri tudi Slovenija šla naprej in da bomo res postali neke vrste vzročni primer glede, pač implementacije tega evropskega zelenega dogovora. Hvala.